Für Mitte Juli wurde von Präsident Obama ein Untersuchungsausschuss einberufen, auch um eine Regulierung von Tiefwasserbohrungen und Fragen des Risikomanagements zu erörtern. Neue Ölquellen lassen sich nur noch durch Tiefwasserbohrungen erschließen. Erst letzte Woche schrieb Norwegen Lizenzen für fast 100 Erkundungsblöcke in der Nordsee aus. Herr Kommissar Oettinger, Ihre Bemühungen, aus europäischer Sicht höchste Sicherheitsvorkehrungen zu erreichen, kann ich nur unterstützen ganz im Sinne von gesunden Menschen und einer gesunden Umwelt.